Tisztelt Képviselőtársaim! A Jobbik Magyarországért mozgalom már 2006 ban kezdeményezte azt, hogy a bűnügyi nyilvántartásban meg lehessen jelölni valakinek az etnikai hovatartozását, adott esetben a cigány bűnözőkre fel lehessen hívni a figyelmet.

Akkor a balliberális média elmondta, hogy a Jobbik egy szélsőséges párt, és eltelik négy év, és azt látjuk, hogy Franciaországban a cigányság kitelepítésével kapcsolatban megjelennek listák. És azt is látjuk, hogy Hollandiában egyenesen nemzetbiztonsági kockázatnak tartják, és ott is adatbázisok kerülnek elő. Majd Finnországot látjuk, ahol a büntetésvégrehajtási intézetekben szintén feltüntetik az adott elkövetőnek a cigány származását. És engedjék meg, hogy itt az egyik jelentéstevőhöz, a magyar áldozatokon harsányan vihogó szlovák hölgyhöz tegyem meg a következő kérdést.